Monsieur le Président, nos principes pacifiques ne doivent pas nous conduire à donner l'impression de renvoyer dos à dos les auteurs du coup d'État au Honduras et le gouvernement constitutionnel par des appels à la retenue adressés aux deux parties du conflit en cours. Dans un tel cas, la violence des insurgés qui luttent pour le retour du président Zelaya est légitime et celle des putchistes est criminelle. La mobilisation personnelle des chefs d'État d'Amérique centrale et du Sud pour obtenir le rétablissement inconditionnel du président constitutionnel Manuel Zelaya montre que tout le continent veut en finir définitivement avec la période des coups d'État et des dictatures. À la suite des décisions unanimes de l'ONU et de l'ensemble des organisations régionales de coopération, l'Europe doit prendre sa part de ce combat car il s'agit d'un combat et non d'un arrangement.

L'Europe doit interrompre toute relation de tous ordres politique, commercial et toute négociation avec le régime factieux jusqu'au rétablissement inconditionnel et non négocié du président Zelaya car il n'y a rien à négocier s'agissant de la démocratie.

Obama ainsi qu'aux États Unis d'Amérique qu'ils interrompent eux aussi leurs relations commerciales et militaires avec le régime factieux. C'est à ce prix que nous serons à la hauteur des principes dont nous nous réclamons si souvent pour en faire le reproche à d'autres.